því máli sem er hér næst á dagskránni að er hins vegar þannig að okkar mati að ef betur væri haldið á stjórnun mála þyrfti ekki að vera hér með lengri fundi við munum hins vegar láta það eftir meiri hlutanum að ákveða að hvort hér verði lengri fundur eða ekki og munum því sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu